Car, pour ceux qui ont la mémoire courte et ils sont nombreux je rappelle que le gouvernement saoudien prône la pratique d'un islam ultrarigoriste, qui inclut le mariage forcé, l'excision des jeunes filles et la lapidation des femmes coupables d'adultère.

Alors, avant de demander aux petites filles européennes de jouer à la voiture, commençons donc par veiller à ce que la femme ne soit plus considérée comme inférieure à l'homme dans l'un des pays membres de cette commission.